Consider binevenită elaborarea unui mecanism de control pentru respectarea articolului 5 din Tratatul privind UE. Delimitarea atribuirii competențelor la nivel comunitar și național prin noul text clarifică funcționarea mecanismului subsidiarității. În practică, aplicarea lui trebuie să ia în considerare caracteristicile fiecărui stat membru, precum și ale subunităților sale. Atrag atenția asupra controlului limitat exercitat de Curtea Europeană de Justiție asupra aplicării acestui principiu. Instanța poate proceda doar la anularea unui act emis în mod ilegal, fără a verifica respectarea subsidiarității.